Señor Presidente, las negociaciones de una asociación de comercio e inversiones me parecen una oportunidad histórica para reforzar la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. En anteriores resoluciones, este Parlamento había pedido ya el lanzamiento de estas negociaciones. Tenemos ahora una ocasión extraordinaria de inyectar un nuevo dinamismo a esta relación. Un nuevo dinamismo muy conveniente en una etapa de profunda crisis económica que afecta a ambos lados del Atlántico. Un nuevo dinamismo oportuno también políticamente, porque muchos creen que la relación transatlántica podría perder vigor por el giro de los Estados Unidos hacia Asia. Un nuevo dinamismo cuando muchos consideran que lo que llamamos Occidente pierde su papel de liderazgo en un mundo multipolar en el que los BRICS son los que crecen, en especial China. Un nuevo dinamismo, señor Comisario, que impulsará el comercio mundial, pues posiblemente la negociación de este acuerdo contribuirá a acelerar distintas negociaciones comerciales ahora bloqueadas. Además, el Acuerdo abre una perspectiva atlántica más amplia, dados los acuerdos de libre cambio que la Unión Europea y los Estados Unidos tienen o van a tener próximamente con otros países americanos pienso en México, Canadá, los países centroamericanos, Colombia, Perú y Chile. Un nuevo Acuerdo Unión Europea Estados Unidos podría desembocar, con las adaptaciones necesarias, en una amplísima zona de libre cambio que incluya a todos los países antes citados. En suma, un gran espacio triangular que abarcaría a la Unión Europea, a los Estados Unidos y Canadá y a varios países latinoamericanos. Además del efecto positivo en la relación bilateral, el Acuerdo tendrá una dimensión atlántica más amplia, a la que hay que añadir sus beneficiosas repercusiones globales por su proyección mundial inevitable, como antes ha mencionado Elmar Brok.